simplemente porque son libres y tienen la capacidad de elegir. La criminalización del transporte no solo arruina a camioneros o a pilotos, sino que también genera la quiebra directa del comercio exterior, de nuestras exportaciones, del comercio interior y, por supuesto, de las regiones isleñas. Yo procedo de unas islas, de las islas Baleares, y nosotros necesitamos un transporte seguro, fiable, rápido, en este caso, como es el de los aviones. Y lo hacemos o por necesidad o porque queremos. Simplemente porque somos ciudadanos libres. Hoy más que nunca, desde las instituciones europeas necesitamos alejarnos de los populismos, y que no se vea al transporte como una amenaza sino como una oportunidad ya no voy a decir como una necesidad. Necesitamos pensar de forma constructiva. Necesitamos apoyarnos en las nuevas tecnologías, en las nuevas oportunidades que se nos brindan, también con biocombustibles o con combustibles alternativos. Prohibir, señalar, criminalizar, nunca es la solución.